W związku z sytuacją, jaka zaistniała na Ukrainie chodzi o sytuację pani premier Julii Tymoszenko oraz zapowiedź Komisji Europejskiej bojkotu EURO 2012 w imieniu naszej grupy chciałbym zwrócić się z prośbą o wniesienie na następną sesję Parlamentu Europejskiego punktu dotyczącego debaty oraz rezolucji w sprawie standardów praw człowieka na Ukrainie, ale też w sprawie odrzucenia bojkotu jako formy wywierania wpływu na sytuację związaną ze standardami demokratycznymi oraz przestrzeganiem praw człowieka na Ukrainie.